lækkun rafmagnskostnaðar garðyrkjubænda ásamt mér eru nítján aðrir þingmenn úr öllum flokkum á þessu máli og má því ætla að það sé nokkuð víðtækur stuðningur við þessa þingsályktunartillögu og ég tel nokkuð víst að hefði ég eftir því leitað og beðið hefði verið hægt að fá fleiri til að vera flutningsmenn á þessari þingsályktunartillögu því að satt best að segja hefur þetta mál komið til tals í sölum þingsins í þó nokkur ár og hafa ýmsir þingmenn úr ég held bara flestöllum flokkum tekið þetta mál upp það hlýtur því að teljast nokkur stuðningur við

þess vegna er þessi tillaga lögð fram en hún hljóðar svona alþingi ályktar að skora á sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og iðnaðarráðherra að kanna leiðir til að lækka rafmagnskostnað garðyrkjubænda sérstaklega dreifingarkostnað ráðherrarnir skili tillögum um leiðir fyrir árslok hugmyndafræðin var þegar þetta var lagt fram í haust að þetta yrði fyrir árslok tvö þúsund og níu og hefði kannski átt að standa en nú erum við komin fram á þriðja mánuð tvö þúsund og tíu og satt best að segja var brugðist við í haust með því að halda áfram með lakari útgáfuna af því að lækka flutningskostnað með því að halda áfram með niðurgreiðslur eða auka aftur niðurgreiðslur og þær voru gerðar í fjárlagafrumvarpinu reyndar þó með þeim hætti og kemur fram í frétt bændablaðsins síðasta þar sem talað er um að ríkið auki niðurgreiðslur á dreifingarkostnaði raforku til lýsingar á nýjan leik það er tekur að hluta til baka niðurskurðinn en rarik með því að hækka frá fyrsta janúar tvö þúsund og tíu flutningskostnaðinn þá má segja að hafi hækkað þar um tíu prósent gjaldskrá rarik um áramótin og það má segja að drottinn gaf og drottinn tók eins og segir í greininni þá kemur meðal annars fram með leyfi forseta að nú er svo komið að hlutfall dreifingarkostnaðar er um fimmtíu og fimm prósent af heildarrafmagnskostnaði garðyrkjubænda en var umtalsvert lægri fyrir áratug markmið tillögunnar er að skapa garðyrkjunni viðunandi starfsumhverfi og tryggja þannig viðvarandi vöxt í greininni það liggur fyrir eftir þennan niðurskurð sem varð á árinu tvö þúsund og níu eða um áramót tvö þúsund og níu þar sem var dregið úr niðurgreiðslum um þrjátíu prósent á dreifingarkostnaðinum þá varð verulegur samdráttur í raforkunotkun garðyrkjubænda hann var um átta komma sex prósent og heildarsamdrátturinn stefndi í að verða um tíu prósent á þessu ári samkvæmt nýjustu upplýsingum er þó staðan þannig að eftir að þessi breyting varð á í desember og kannski svona almenn jákvæðni og bjartsýni garðyrkjubænda um að framleiða þessar heilnæmu vörur á markað á markað sem er til þá hafi dregið úr þessum samdrætti eða hann hefur alla vega ekki haldið áfram að aukast en á þessum tíma þegar þetta var lagt fram kom fram að tómataframleiðslan hafði minnkað um sautján prósent á árinu og það á því ári sem satt best að segja var nauðsynlegt að fara að framleiða sem mest innan lands og var markaður fyrir heila nýja garðyrkjustöð tómatastöð upp á fimm þúsund fermetra inn á markaðinn en það þorði enginn að fara í neinar framkvæmdir við þær aðstæður sem uppi voru forsaga málsins er sú að árið tvö þúsund og fimm gerði samband garðyrkjubænda samkomulag við ríkið það er bæði iðnaðarráðherra og landbúnaðarráðherra um níutíu og fimm prósent niðurgreiðslu á kostnaði við dreifingu rafmagns vegna breytinga á lögum um raforku fyrirséð var að lagasetningin mundi leiða til þrjátíu prósenta hækkunar á rafmagnskostnaði garðyrkjubænda síðan hefur það gerst frá þeim tíma að raforkunotkun jókst gríðarlega var uppbygging í þessum geira

og níu einnig má nefna að í kjölfar áðurnefndrar breytingar á raforkulögum varð einnig sú breyting að raforkukostnaður fyrirtækja á svæðum sem skilgreind eru sem dreifbýli hafa aukist verulega umfram kostnað fyrirtækja í þéttbýli það er athyglisvert að í öðrum greinar skipulagslaga er þéttbýli skilgreint sem þyrping húsa þar sem að minnsta kosti fimmtíu manns búa aftur á móti er samkvæmt þessari reglugerð eða samkvæmt reglugerð um rafmagn heimilt að hafa dreifbýlisgjaldskrá á svæðum sem hafa færri íbúa en tvö hundruð þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli hvort garðyrkjustöðvarnar eru skilgreindar í þéttbýlli eða dreifbýli samkvæmt þessu tvennu er líka augljóst að þessi mál heyra undir iðnaðarráðherra og það er hægt að breyta þessu kerfi með því að breyta reglugerðum og eða lögum og þingsályktunin miðar að því að hæstvirtur iðnaðarráðherra er hvattur til að láta endurskoða reglugerð og gjaldskrár með það að leiðarljósi að eyða framangreindri mismunun á grundvelli staðsetningar og byggja frekar á notkunarviðmiðum þannig verði leitað leiða til að minnka dreifingarkostnað á rafmagni til stórnotenda eins og garðyrkjustöðva án þess að til beinna niðurgreiðslna af hálfu ríkisins þurfi að koma sem er auðvitað óæskilegri leið að öðrum kosti verði ákvörðun um að skerða niðurgreiðsluhlutfall dreifingarkostnað endurskoðað og tekið til baka sem er búið að gera að hluta eins og kom fram og reyndar jók ríkisvaldið fjárframlög til garðyrkjunnar til að koma til móts við skattahækkanir sem voru einnig settar á orku á þessum tíma sem sagt tekur með annarri og gefur með hinni en við viljum hvetja til allir þessir þingmenn að þetta verði skoðað í heild sinni og endurskoðað með það fyrir augum að finna leiðir að kostnaðurinn sé eðlilegur og menn greiði sanngjarnt verð fyrir án þess að til niðurgreiðslna komi til þess að fylgja þessu úr hlaði eru fjögur fylgiskjöl sem fylgja með greinargerðinni það er í fyrsta lagi fskj eitt að efla verkfræðistofu jón vilhjálmsson rafmagnsverkfræðingur sem fjallar um þróun raforkunotkunar gróðurhúsa og raforkuverð og þetta er frá tvö þúsund og sjö þar kemur fram að á árinu tvö þúsund og sjö notaði lýsingarhluti gróðurhúsanna sem er niðurgreiddur ekki önnur raforkunotkun um sextíu og tvö gígavattstundir á árinu tvö þúsund og sjö og á því ár var um sextíu prósent af notkuninni í dreifbýli en fjörutíu prósent í þéttbýli það kemur jafnframt fram í þessum gögnum að dreifingarkostnaðurinn hefur hækkað umtalsvert meira heldur en orkunotkunin sem þó hafði aukist umtalsvert líka í fskj tvö sem heitir rafmagn til garðyrkju og birt var á bondi punktur is er fjallað almennt um raflýsingu í garðyrkju þróun og staðsetningu stöðva og þar kemur einmitt fram þetta sama um notkunina á tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta og þessar sextíu og tvö gígavattstundir samsvara þrettán megavöttum í afli það kom líka fram í þeirri grein sem er svolítið áhugavert að bornar voru saman einar tuttugu og átta garðyrkjustöðvar og ýmsir þéttbýlisstaðir á landinu þá voru þéttbýlisstaðir eins og ísafjörður eða skagafjörður hveragerði og borgarnes þeir nota minna rafmagn en þó nokkrar af garðyrkjustöðvunum sem er auðvitað mjög áhugavert fskj þrír það var samkomulag um raforkudreifinguna sem áður var nefnt frá tvö þúsund og fimm milli landbúnaðarráðuneytis rarik og sambands garðyrkjubænda og eins er fskj fjögur skýrsla sem var unnin af hagfræðistofnun háskóla íslands í ágúst tvö þúsund og níu og heitir verðmyndun á raforku

það sem ég vildi kannski bæta við er að í fskj þrjú í sjöunda lið er fjallað um í samkomulaginu milli rarik og garðyrkjubændanna og landbúnaðarráðuneytisins

háskóla íslands og reyndar koma fleiri þar að það hefur verið unnið að því í sambandi við ljósdíóðulampa og er grein í áður nefndu bændablaði sem ég nefndi áður þar er frétt um hvernig það gengur og það lofar mjög góðu og stefnir í að orkusparnaður gæti hlaupið á tugum prósenta ef vel gengur og þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli garðyrkjan út af fyrir sig hefur sótt það nokkuð hart á síðustu árum að raforkunotkun þeirra og kostnaður þeir njóti sanngirnis í því og það hefur satt best að segja verið svolítið erfitt að fara í þessa umræðu hún er svolítið flókin þegar til dæmis kemur í ljós í þessari þingsályktunartillögu að málið heyrir að nokkru leyti undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið og hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra en í raun og veru eru allar lausnirnar sem þetta mál snertir hjá iðnaðarráðuneytinu og hæstvirtur iðnaðarráðherra og þess vegna er ályktunin hvatning til þeirra tveggja og þeir þurfa því hæstvirtir ráðherrar að koma sér saman um þetta einnig er kannski aðallega og hefur verið mest erfitt fyrir garðyrkjubændur að eiga við ríkisfyrirtækið rarik og dreififyrirtækin en ég ítreka enn og aftur að garðyrkjubændur hafa fyrst og fremst verið að tala um sanngirni þeir hafa ekki endilega fullyrt að þeir eigi að fá verð á sama verði og stóriðjan sem auðvitað notar og nýtir rafmagnið betur á hverjum klukkutíma yfir heilt ár og til lengri tíma en menn hafa hins vegar sagt að það sé nauðsynlegt að skilgreina garðyrkjuna sem stórnotanda og njóta sanngirnis hvað það varðar í því sambandi vil ég geta þess hér að í samstarfi við sveitarfélög þar sem garðyrkjan kannski heyrir mest til það er sveitarfélög í hrunamannahreppi og bláskógabyggð sem hafa laugarás flúðir og reykholt þar sem um sjötíu og átta prósent af allri grænmetisframleiðslunni fer fram þá er þetta líkan að nýrri dreifiveitu sem tók yfir öll þessi þrjú þorp sem þó spannaði nokkurt svæði og byggja upp nýtt dreifikerfi og miðað við að nýta sama dreifingarkostnað hefði þessi dreifiveita greitt sig upp á fimm árum þannig að það er augljóst að inni í þessum flutningskostnaði

og það er óeðlilegt að þegar ríkisfyrirtækið rarik hækkar sína gjaldskrá til garðyrkjubænda þá hækki niðurgreiðslan á móti þetta er óeðlilegt kerfi það er miklu eðlilegra að fara inn í þá vinnu að skilgreina hvað er eðlilegt og að viðkomandi atvinnugrein greiði þá eðlilegt gjald í því ljósi miðað við hvernig hún nýtir það garðyrkjan er eins og við höfum kannski áður rætt í þessum stóli ákaflega mikilvæg atvinnugrein hún framleiðir ekki einar heilnæm matvæli sem við þurfum að framleiða meira af gjaldeyrissparandi og eykur lýðheilsu landsmanna heldur er hér á ferðinni vaxandi atvinnugrein sem veltir um tvö og hálfum milljarði árlega sé miðað við heildsöluverð og skapar fjölda fólks atvinnu í því sambandi vil ég nefna að í áðurnefndum eins og til að mynd hrunamannahreppi sem er sveitarfélag eða um átta hundruð íbúa þar er garðyrkjan stærsti þar eru þeir sem starfa að garðyrkju eru fjölmennasta atvinnugreinin í því samfélagi þar er fjölbreytt atvinnulíf og á síðastliðnum fjörutíu árum frá nítján hundruð sjötíu hefur íbúaþróun í þessu dæmigerða sveitarfélagi verið með þeim hætti að þar hefur fjölgað umfram landsmeðaltal allan þann tíma það er alveg ljóst að ef við ýtum undir slíka hluti eins og það að framleiða vörur á íslandi sem við getum nýtt okkar náttúruauðlindir til og gerum það á skynsamlegan hátt þá búum við líka til lífvænleg samfélög ekki bara á suðvesturhorninu heldur hvarvetna á landinu ég ætla síðan að enda orð mín á því að hvetja ráðherrana til að taka þetta skarpt upp og auðvitað hvetja þingmennina og þakka öllum þeim nítján þingmönnum eða átján öðrum sem tóku þátt í að leggja þetta fram með mér og býst fastlega við að þetta geti gengið nokkuð hratt og vel í